Euro für den Bereich Sicherheit ausgegeben. Von den zirka 120 Projekten beschäftigen sich lediglich zwei mit Datenschutz oder mit den juristischen und den sozialen Fragen.